Domnule președinte, doamnă comisar, Europass este un instrument folosit inițial mai mult de tineri.

Evoluția modului în care oamenii lucrează, învață sau comunică în prezent, precum și instrumentele și serviciile Uniunii Europene trebuie să țină cont de evoluțiile rapide ale societății, tocmai pentru a răspunde exigențelor actuale sau viitoare și a fi conectate la progresul rapid al tehnologiilor emergente.

Este normal ca după zece ani să existe o actualizare a cadrului Europass, pentru a exista o corelare mai bună cu nevoile pieței, respectiv nevoile cursanților, ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă, ale furnizorilor de educație și formare, ale recrutorilor și ale angajatorilor, mai ales întreprinderile mici și mijlocii. Va fi benefic pentru Europa să existe o platformă la nivel european care să ofere servicii integrate, acoperind întreaga gamă a serviciilor europene referitoare la oportunități de învățare, orientare profesională și transparența calificărilor, precum și extinderea utilizării unui cadru de clasificare europeană a abilităților, competențelor, calificărilor și ocupațiilor drept limbaj și instrument operațional comun pentru educație, formare și muncă.